Herr Präsident! Herr Minister, ich möchte Sie Folgendes fragen Wie stellt sich der Rat das überhaupt vor, dass sich die EU gegen unfaire Handelspraktiken zur Wehr setzen und angemessen auf Dumpingwaren reagieren kann, wenn wir keinen wirksamen Schutz vor unlauterem Wettbewerb haben, wenn es keine fairen Regeln für alle gibt und wenn die europäischen Arbeitsplätze nicht effektiv geschützt werden, weil unsere europäischen Handelsschutzinstrumente nicht auf dem neuesten Stand sind? Seit 2013 ist nicht viel passiert, wir haben aber jetzt das Jahr 2016. Es ist an der Zeit, sofort zu reagieren. Es ist offensichtlich, dass es absolut notwendig ist, die europäischen Handelsschutzinstrumente zu ändern, zu modernisieren, zu präzisieren und sicherzustellen, dass in Zukunft bei unfairem Wettbewerb schneller gehandelt werden kann. Wir brauchen dringend wirksame Instrumente gegen Subventionsmissbrauch. Ich fordere Sie auf, endlich die Blockade aufzugeben. Es liegt einzig und allein bei Ihnen. Übernehmen Sie Verantwortung, das erwarten wir hier von Ihnen.